Man könnte nicht nur sagen Reisen bildet. Reisen schafft auch Vertrauen. Insofern ist es auch gut, wenn sich die Völker durch Reisen miteinander verständigen können. In dem Sinne ist es auch der Demokratieentwicklung förderlich.

Andererseits habe ich auch noch erhebliche Bedenken gehabt. Für mich ist es immer ganz schwierig Selbst bei der Visapflicht haben wir schon das Problem, dass wir zwar ziemlich genau wissen, wer bei uns einreist, aber nie so richtig genau wissen, ob diese Person oder die Menschen pünktlich und aus welchen Gründen dieses Land wieder verlassen.